Cela montre donc que le système de quotas actuellement en place n'est plus une solution dans les conditions actuelles du marché.

Comme M. Nicholson l'a dit, les coopératives sont traitées de manière particulière parce qu'on ne leur impose pas des éléments de la proposition qui ne les visent pas directement.

Sur la question de ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, c'est à dire l'élimination des quotas laitiers par étapes.

S'agissant de la transparence de la chaîne alimentaire et du rapport de négociation entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution, je vous rappelle que la Commission a créé un forum sur la chaîne alimentaire, qui travaille actuellement sur toutes ces questions. La Commission a décidé de ne pas intervenir par une réglementation avant d'écouter les acteurs de la chaîne alimentaire et avant de laisser les acteurs discuter et venir avec des propositions, afin de ne pas réglementer plus quand les problèmes peuvent être réglés autrement.

Sur cette base, la Commission viendra devant vous et devant le Conseil avec un rapport et, si nécessaire, avec des propositions dans cette direction.